Spoštovana gospa ministrica, hvala za vaš odgovor. Vendar, a sem bil nejasen ali me pa niste razumela. Odgovarjala ste popolnoma druge stvari. Jaz sem vas opozoril na legalno in legitimno podlago, iz katere bi ta hitra povezava za Korošce se čim prej zgraditi. Izgleda, ker nisem zadovoljen z odgovorom, predlagam, da se obravnava opravi na seji državnega zbora. Hvala lepa.